Am dorit să iau cuvântul pentru a explica votul favorabil la acest raport, pentru că este printre puținele rapoarte echilibrate și realiste cu privire la o temă care a făcut obiectul dezbaterilor nu numai în plan politic, dar și în plan

Am condus ancheta parlamentară în țara mea, România, și, după dovezile existente la acel moment, am exclus existența unor centre de detenție, însă nu am exclus existența transferurilor. În acest context, salut opțiunea legată de necesitatea revizuirii Convenției de la Chicago cu privire la regimul aviației civile și a Convenției de la Tokyo cu privire la infracționalitatea la bordul avioanelor. Sunt câteva mecanisme juridice internaționale învechite, care nu au permis statelor membre să realizeze anchete eficiente și care, probabil, vor pune sub semnul întrebării răspunsul la anchetele realizate deja. Dincolo de aceasta, rămâne necesitatea unui mecanism european de combatere a terorismului care să fie agreat de toate statele membre.